Herr Präsident! Großes Kino von links, aber letztlich nur ein linkes Gender Gegacker. Ich werde dagegen stimmen.

Bildungspolitik ich wiederhole ist nicht Aufgabe der EU. Europas Hände haben in dem Lehrplan unserer, ja meiner Kinder nichts verloren. Schon gar nicht, wenn es um Fragen wie Sexualkunde geht.

Da wäre eine siebenfache Mutter, eine Alleinerziehende oder ein arbeitsloser Vater wichtiger, die den Kindern berichten, wie sie ihr Leben meistern und was Familie bedeutet. Nicht Peer Teacher, die für eine Gruppe von geschätzt sechs bis zehntausend Menschen in Deutschland stehen. Wenn es um das Thema Bildung für Mädchen geht, dann kann ich hier nur sagen Thema verfehlt. Und auch wenn ich mich wiederhole Europa hat so viele Probleme, ja, so viele Herausforderungen zu meistern.

Hören Sie bitte auf, uns jenseits aller Zuständigkeit immer wieder neu mit Initiativberichten wie diesem zu nerven!